Aber heute möchte ich in erster Linie in meiner Funktion als Schattenberichterstatterin für Artenvielfalt und als Mitglied des Umweltausschusses für Umwelt und Gesundheitsschutz sprechen. Wir brauchen den nachhaltigen Ausbau dieser Aquakulturen aus zwei heute schon mehrfach angesprochenen Gründen nämlich auf der einen Seite, weil wir wollen, dass sich die Europäerinnen und Europäer gesund ernähren, und dazu brauchen wir gesunde Lebensmittel aus einer gesunden Umwelt.